Voorzitter, ik ben blij commissaris Reding te zien in dit debat over de verdediging van de Europese waarden van democratie.

De regering heeft de verantwoordelijkheid om voor de belangen van haar volk op te komen, het hele volk. In het geval van Hongarije beslist de meerderheidspartij Fidesz over een nieuwe constitutie. Door de grondwet zodanig te wijzigen, zonder andere partijen en maatschappelijke organisaties echt te betrekken, wordt het democratisch proces ondergraven, de dynamiek weggenomen en dreigt het alleenrecht van één partij. De meerderheid ten koste van de minderheid. Een echte democratie wordt getoetst en beoordeeld op hoe een land omgaat met zijn minderheden. Eén minderheid in het bijzonder, de LGBT gemeenschap, zal worden geraakt door een constitutie die in de 21ste eeuw teruggrijpt naar traditionele samenlevingsvormen. Dit is teruggaan in de tijd, niet met de tijd meegaan. Van ons EU voorzitterschap verwachten we beter.